Hvala za besedo, podpredsednik. No, kot sem že na odboru, rekla, da že petnajst let, preden sem stopila v državno politiko, sem poslušala obljube o ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Zato si res želim in upam, no, da nam bo v tem mandatu, ta cilj uspel. A torej na tem cilju je intenzivno, cel prejšnji mandat delala res, tudi naša bivša ministrica za delo, gospa Milojka Kolar Celarc s celotno ekipo. In žal ji je res zmanjkala le pika na i, da zakon, kot krovni, celovit zakon, ni bil sprejet. Je pa zakon pripravljen, uporaben, čaka verjetno nekje v predalih, da se dokončno dodela, in potem kot tak pride tudi v parlament. V SMC res podpiramo ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, na Ministrstvu za zdravje pa je, da v državni zbor prinese celovito spremembo krovnega Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Pozivamo torej k vzpostavitvi modernega sistema zdravstvenega zavarovanja, takega, v katerem bo zavod tudi v vlogi aktivnega kupca. In sistem zdravstvenega zavarovanja po našem mnenju mora slediti predvsem naslednjim ciljem: zagotoviti mora varno in kakovostno zdravstveno oskrbo, ki bo dostopna vsem državljanom in zagotoviti tudi finančno vzdržen sistem. Predvsem pa je v okviru tega celovitega sistema zakona treba urediti tudi košarico pravic. Glede zneska vplačevanja. Torej v SMC, ne podpiramo dvigov prispevnih stopenj, kot jih je najprej, torej prvotni zakon Levice predvideval. Levica sicer poudarja, ne, kako bi nekateri plačevali malo, upokojenci na primer en procent od neto plače, zaposleni bi plačevali en procent od bruto plače, a hkrati ne povedo, torej da bi zelo obremenili tudi gospodarstvo. Kajti vsi delodajalci bi plačevali tudi dodatnih ena cela šest procenta na bruto plače. Zraven tega tudi vsi, bi bili tudi obdavčeni vsi pasivni, pasivni dohodki, torej celo sedem cela šestintrideset procentov je je bilo predvidenih, da bi se obdavčili, pasivni dohodki, tudi na primer najemnine in podobno. Tako da, se pravi, vsekakor takšnega sistema, obdavčenja oziroma dviga prispevnih stopenj ne podpiramo. Smo za, lestvico, torej za progresivno solidarno lestvico, ki pa jo seveda moramo dodelati vsi skupaj, ki bo takšna, da bo finančno vzdržna. Ne, ne podpiramo tudi lestvice, ki jo sedaj predlaga, torej Socialni demokrati. Njihov razpon je celo med deset do sto petdeset evrov, medtem ko že ta prehod se meni med prvim in drugim razredom zdi prevelik, se pravi, vsi do minimalne plače deset evrov. Kdor bo pa za evro ali pa dva presegal minimalno plačo pa takoj dvapapolkrat več, torej petindvajset evrov. Se pravi, tale lestvica sigurno, ni za podprtje oziroma jo tudi ne bom podprla. Kot rečeno, gre za kompleksno materijo in po mojem mnenju to ne more biti poslanski zakon. Z množico nekih različnih amandmajev. Res po mojem osebnem mnenju je nujno, da ga celovito pripravi, Ministrstvo za zdravje. In danes moram povedati isto, kot je povedala moja kolegica Monika, da me je stališče ministra zelo ministra za zdravje zelo presenetilo. In, bom še enkrat prebrala nekaj njegovih besed. Torej, podpira ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, tako kot mi vsi. Vendar je dejav: "... vendar zagovarjam odgovorno ukinjanje dopolnilnega zavarovanja, takšno, ki bo zagotavljalo stabilno financiranje zdravstvenega sistema, da se mora izvesti nadzorovano in predvsem celovito ..." In na koncu nas je opozoril, torej da je zdravstveni sistem v Sloveniji trenutno vzdržen in da ni slab. S tem se strinjam. "Ampak da takšna parcialna sprememba, o kateri boste danes razpravljali, potrebuje varovalke, sicer ga lahko ogrozi." Moram povedati, da pač me je danes njegovo, stališče zelo presenetilo. Presenetila me je sicer že zadnjič izjava drugi dan po odboru za zdravje, ko je celo neki odstop omenjal. tako da ... Res sem danes, v v dilemi. Torej, če bo zakon sprejet danes, sama se še bom odločila, kako bom glasovala. Časa kot očitno imamo danes vsi do jutranjih, ur. Ampak če ga bom podprla, ga bom podprla izključno zato, da bo ta zakon, ki bo začel veljati prvega prvega enaindvajset, preganjalec, da se bo res v tem času, v letu dva tisoč dvajset, pripravila celovita zdravstvena reforma oziroma dokončal. Saj kot sem rekla, pripravljen je že. Jaz upam sicer, da politika vsaka, ki pride, ne vrže vsega, kar je prejšnja prejšnja, prejšnji minister ali pa prejšnja stranka naredila, da ne vrže vsega vstran, ampak da mogoče samo dodela stvari, ki jih je treba. In da bo to dejansko resnično v tem letu dva tisoč dvajset narejeno. Minister nam je obljubil, da bo do spomladi dva tisoč dvajset, se pravi, že prišel, s celovito rešitvijo, s celovitim zakonom, tako da upam, da res temu bo tako. torej, sama bom sledila predvsem, njegovim napotkom. Kot sam, kot sam reče in tudi mi vsi se zavedamo, on je tisti, ki je odgovoren za to, področje. Tako da s tem se vsekakor strinjam in vem, da ima on tisto najbolj odgovorno in strokovno ekipo za sabo, da lahko, ta zakon res kot takšen, kot celovit, uredijo. Ker zagotovo ni enostavno rešiti tega, če do sedaj to ni uspelo, dejansko nobenemu od ministrov, pa čeprav so zelo aktivno delali, na tem. Kot rečeno, sama se bom do do glasovanja še odločila, kako bom glasovala, ampak če ga bom podprla, ga bom izključno zato, da se v tem času, preden bo začel veljati prvega prvega enaindvajset, pripravi celovita rešitev. Ne želim si, da bi ta zakon, takšen, kot je zdaj, s temi številnimi amandmaji, ki verjamem, da res da jih, res ali pa nas večina ne razume, kaj vse prinašajo, in bomo lahko to ugotovili takrat, ko bomo prišli do zdravnikov, torej kot takšen niti ne zagleda luči sveta. Hvala.